Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Dennoch bleibt viel zu tun.

Sie sind dabei, diese toten Fliegen gewissermaßen zu suchen und herauszufischen. Bei dieser Aufgabe wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen.